Austatud juhataja, head kolleegid! Mürataseme piiramine on tõepoolest äratanud suurt tähelepanu nii sõidu kui ka veoautode tootjate ja nende esindusorganisatsioonide hulgas. Räägin paarist konkreetsest probleemist. Veokite puhul on peamiseks küsimuseks kategoriseerimine. Komisjon pakkus välja kaks raskeveokite kategooriat. Kuid kas see on piisav? Me peame arvestama, kus need veokid sõidavad ja mida transpordivad.

See tagaks suurte kaubakoguste sujuva ja efektiivse liikumise. Sarnast lähenemist peaks kaaluma ka suurte reisibusside osas ja loodan, et need ettepanekud ka homsel hääletusel toetust leiavad. Sama olulised küsimused on määruse rakendusaeg ja kehtestatavad mürataseme limiidid. Rakendusaja puhul peame arvestama seda, et tootjad oleksid valmis õigeks ajaks nõuetele vastavat toodangut pakkuma.

Kokkuvõtteks soovin kinnitada, et seisan mürataseme ja keskkonnasaaste vähendamise eest, kuid see peab käima käsikäes transpordisektori efektiivse toimimisega.